háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni bjarkeyju gunnarsdóttur jóni gunnarssyni helga hrafni gunnarssyni róberti marshall katrínu júlíusdóttur og haraldi einarssyni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 beri vá að höndum í ferðinni og enn fremur segir um þetta nái frumvarpið fram að ganga mun það auka öryggi ferðamanna sem fara í skipulagðar ferðir innan lands

í einhverjum tilvikum munu breytingarnar hafa það í för með sér að ferðaskipuleggjendur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 landi ferðamálastofa slysavarnafélagið landsbjörg og umhverfisstofnun unnu í sameiningu skýrslu sem birtist í maí tvö þúsund og ellefu öryggi á ferðamannastöðum stefna til tvö þúsund og fimmtán og þetta endaði í drögum þar er lagt til að ferðamannastaðir á íslandi verði flokkaðir í þrjá öryggisflokka í flokki eitt verði ferðamannastaðir í byggð í flokki tvö ferðamannastaðir utan alfaraleiða og í flokki þrjú þeir ferðamannastaðir þar sem aðgengi er erfitt með þessu hófst þróun í þá átt að til verði svæðaskipt áhættumat fyrir ísland með tilliti til ferðamennsku er fyrir margra hluta sakir mikilvægt að þeirri vinnu sem þarna hófst verði haldið áfram eins og þessi þingsályktunartillaga gerir ráð fyrir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 aðstæður hér á íslandi ég ætla eftir þessa framsögu á þessari þingsályktunartillögu að vísa málinu til umfjöllunar í umhverfis og samgöngunefnd og vonast til að málið fái góða umfjöllun í nefndinni og bind vonir við að málið fái góðan framgang miðað við að á þessari tillögu eru þingmenn úr öllum flokkum enda tel ég þetta vera þannig mál að við getum sameinast um að samþykkja þetta mál og koma því áfram og koma fái í vinnslu í